Spoštovani predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi! Zdaj namen ustanovitve Družbe za upravljanje je bil danes podan že večkrat. V nadaljevanju bom kar uporabljal pač ime, ki je bolj splošno znano, se pravi slaba banka. Osnovni namen je torej bil, da se nanjo prenesejo sredstva dolžnikov, ki so bili ob prenosu bodisi zadolženi ali plačilno nesposobni. Poleg tega pa so se spopadala tudi s kapitalsko neustreznostjo. Slaba banka naj bi izvajala strategijo prestrukturiranja teh finančnih obveznosti na način, da bi dolžnik dosegel kapitalsko ustreznost in na ta način lahko izpolnjeval svoje finančne obveznosti. Poleg tega naj bi dolžnik po ureditvi prestrukturiranja denarnih tokov ponovno pridobil likvidnost na trgu, financiral obratna sredstva in izvedbo tistih nujnih naložb s ciljem nadaljevanja poslovanja, oziroma da bi s svojim poslovanjem lahko ponovno začel. Osnovna naloga, slabe banke je torej pomagati pri prestrukturiranju bank sistemskega pomena, ki so se znašle v likvidnostih težavah ter poskrbeti, da se s premoženjem upravlja na način, da se v maksimalni možni meri povrne sredstva davkoplačevalcev, ki so bila vložena v bančno sanacijo. S tega vidika je namen ustanovitve in pa naloga, ki naj bi jo izvajala slaba banka, z vidika nadaljevanja poslovanja družb smiseln in upravičen. Omenjena je bila tudi strategija, izvajanja poslovnih potez, ki je prav tako smela. Izkazuje pa se, da o delovanju slabe banke obstajajo resne pomanjkljivosti, ki preprečujejo njeno učinkovito poslovanje. Namen ustanovitve parlamentarne preiskave razumemo kot oceno in ugotovitev dejanskega stanja glede domnevno negospodarskih kakor tudi protipravnih odločitev družbe v zvezi s prenosom, upravljanjem in prodajo terjatev ter premoženja. Na to je v svojih revizijskih poročilih opozorilo tudi Računsko sodišče Republike Slovenije. izpostavili so spornost glede uvrstitve komitentov na seznam za prenos terjatev na slabo banko, na način njihovega izbora kakor tudi na vzpostavitev revizijske sledi, ki bi zagotavljala transparentnost postopkov. Po mnenju Računskega sodišča slaba banka ni zagotovila, da kupec terjatev ne bi mogel prodati naprej tretjim osebam, niti da bi dolžniki lahko odkupili nazaj. To pomeni, da je obstajalo oziroma da obstaja tveganje, da so se terjatve preprodajale prvotnim dolžnikom, kar je bilo tudi navedeno. Poročilo navaja tudi nepregledno poslovanje v procesu naročanja zunanjih svetovalnih družb ter izogibanju konkurence med ponudniki, ki jih slaba banka ni enakovredno, obravnavala. Poleg tega se zastavlja tudi pomembno vprašanje, kdo, katere osebe in kateri organi so odločali, katere terjatve in po kakšni vrednosti so se prenašale na slabo banko. Glede nepravilnosti pri prodaji zemljišč so bile ugotovljene neskladnosti internih aktov slabe banke z veljavno zakonodajo kakor tudi delovanje notranjih mehanizmov, kontrol, zaradi česar je bilo premoženje oškodovano. Revizorji so pri prodaji zemljišč našli primere malomarnosti in opustitve dolžnih ravnanj. Tudi po mnenju vlade lahko sklepamo, da v določenih primerih niso bili spoštovani ne interni akti slabe banke niti veljavna zakonodaja. To lahko povežemo z dejstvom in namenom, da bi se vrednost slabe banke oškodovala. Vlada pa meni, da je upravni, vlada meni, da je upravni odbor slabe banke Ministrstvu za finance prikrival ugotovljene nepravilnosti in ni zagotovil pravočasnega celovitega poročanja. Lahko sklepamo tudi, da upravni odbor glede ugotovljenih nepravilnosti ni pravočasno ukrepal. Poslanski skupini Lista Marjana Šarca se nam zdi pomembno, da se ugotovijo morebitne nepravilnosti v postopku prenosa terjatev in drugega premoženja na slabo banko, ne bi pa želeli, da se karkoli napoveduje vnaprej, in da se delajo prehitri zaključki brez prave ocene. Preiskovalna komisija bo ugotavljala, kako je slaba banka preverjala kupce terjatev, da ti terjatev ne bi prodajali prvotnim dolžnikom. Kdo so bili ključni odločevalci pri prenosu terjatev? Kakšni so bili kriteriji in merila za določitev terjatev? Kakšna je bila skrbnost pri opravljanju in revidiranju terjatev ter tudi morebitno odgovornost Banke Slovenije kot regulatorja bančnega sistema. Ker pri dosedanjem delovanju slabe banke lahko sklepamo, da je prihajalo do določenih anomalij, ker je bila sanacija bančnega sistema financirana iz davkoplačevalskih sredstev in ker je gospodarno poslovanje slabe banke v javnem interesu bomo v poslanski skupini Lista Marjana Šarca odreditev parlamentarne preiskave seveda podprli. Hvala. Hvala lepa, Matjaž Han.